mál sem hér liggur undir umræðu því það varðar mikla framtíðarhagsmuni íslands á sviði olíu og gasvinnslu í norðausturhorninu málið felur í sér ósk af hálfu ríkisstjórnarinnar um heimild frá alþingi til þess að staðfesta samning sem var gerður milli íslands og noregs um kolvetnisauðlindir sem liggja yfir markalínu þessi samningur var gerður þriðja nóvember árið tvö þúsund og átta þetta er rammasamningur um svokallaða einingarnýtingu kolvetnisauðlinda sem er að finna beggja vegna landgrunns íslands og noregs hann felur í sér það sem kalla má

en með því hugtaki er átt við að liggi viðkomandi auðlind yfir markalínuna milli noregs og íslands er hún nýtt sem ein eining samkvæmt sa samkomulagi þessara tveggja aðila eða þeirra aðila sem að málinu koma samkvæmt samningnum skal í þeim tilvikum þegar olíu eða gasauðlind nær yfir á landgrunn beggja landanna gera sérstakan samning um skiptingu auðlindarinnar milli landanna og um nýtingu hennar sem heildar eða einingar þegar ísland og noregur gerðu með sér samkomulag um fiskveiði og landgrunnsmál árið nítján hundruð áttatíu tuttugasta og áttunda maí frægan samning var tvö hundruð sjómílna efnahagslögsaga íslands viðurkennd en fjarlægðin milli íslands og jan mayen er hins vegar tvö hundruð níutíu og tvö sjómílur með samkomulagi landanna um landgrunnið á svæðinu milli íslands og jan mayen sem var gert tuttugasta og önnur október nítján hundruð áttatíu og eitt var gerður sömuleiðis lítt ómerkari samningur þar sem var kveðið á um að mörk landgrunnsins á svæðinu skyldu vera hin sömu og mörk efnahagslögsögu þeirra jafnframt var afmarkað sameiginlegt nýtingarsvæði og á ísland rétt á tuttugu og fimm prósent þátttöku í olíustarfsemi á þeim hluta svæðisins sem liggur norðan markalínu landgrunnsins noregur hins vegar á rétt á tuttugu og fimm prósent þátttöku í olíustarfsemi á þeim hluta svæðisins sem liggur sunnan í áttundu grein þessa merka samkomulags frá nítján hundruð áttatíu og eitt er að finna ákvæði sem segir finnist olíuefni á svæði sem liggur báðum megin markalínu efnahagslögsögu landanna eða sé það allt sunnan markalínunnar en teygist út yfir þau hnit hins sameiginlega nýtingarsvæðis skulu venjulegar meginreglur um einingarnýtingu auðlinda sem ég skýrði hér fyrr í framsögunni gilda um skiptingu og nýtingu fundarins aðilar skulu semja um nánari reglur sem gilda eiga í slíkum tilvikum ef finnst olíuefni á svæði sem allt liggur norðan markalínu en teygist út yfir hnit hins sameiginlega nýtingarsvæðis skulu hins vegar allt teljast liggja innan hnitanna með samningnum um kolvetnisauðlindir sem

sambærilegar við ákvæði annarra milliríkjasamninga á þessu sviði en taka sérstakt tillit til hins sameiginlega nýtingarsvæðis þar á meðal þeirra sérstöku réttinda sem ísland nýtur þar umfram noreg samkvæmt hinu góða samkomulagi frá nítján hundruð áttatíu og eitt reglurnar gilda ekki aðeins um markalínu landgrunnsins milli íslands og jan mayen heldur líka um markalínu landgrunnsins milli íslands og noregs í heild

samþykkt fundargerð þar sem var nánar kveðið á um þennan tuttugu og fimm prósent þátttökurétt íslands og noregs í olíustarfsemi á hluta hvors annars af landgrunninu á hinu sameiginlega nýtingarsvæði milli íslands og jan mayen samkvæmt samkomulaginu frá nítján hundruð áttatíu og eitt hvort tveggja samningurinn og sameiginlega fundargerðin eru forsenda þess að sé unnt að veita leyfi til leitar og vinnslu á kolvetnisauðlindum á drekasvæðinu og íslenska landgrunninu en það svæði eins og háttvirtir þingmenn vita nær norður til hins íslenska hluta hins sameiginlega nýtingarsvæðis milli íslands og jan mayen herra forseti ég legg til að þegar þessari umræðu sleppir verði þessari tillögu vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar